virðulegi forseti kæru landsmenn eftir veturinn virðist sumarið vera komið hjá okkur íslendingum og gott verður er í kortunum sömu sögu er hægt að segja um íslenskt athafnalíf eftir harðindi og efnahagshrun er viðspyrnan hafin af krafti og spár líta vel út fyrir þremur árum var landið á barmi upplausnar bankakerfið og byggingageirinn horfinn gengi krónunnar fallið um hægt fjörutíu prósent verðbólga stóð í átján prósentum atvinnuleysi níu prósentum um sextíu prósent fyrirtækja gjaldþrota og þriðjungur heimila hafði misst allt sitt sparifé halli á fjárlögum tvö hundruð og sextán milljarðar króna það hefur svo sannarlega rofað til spár gera ráð fyrir um þriggja prósenta hagvexti árið tvö þúsund og tólf og um þriggja prósenta hagvexti tvö þúsund og þrettán það er tvöfalt meiri hagvöxtur en að meðaltali hjá þróuðum hagkerfum atvinnuleysi fer minnkandi er næstlægst á norðurlöndunum og á pari við þýskaland kaupmáttur launa hefur aukist um fimm komma eitt prósent á síðasta ári og á næsta ári verður komið jafnvægi í rekstur ríkissjóðs við þessa aðlögun að veruleikanum höfum við jafnaðarmenn reynt að verja þá sem eru á lægstu tekjurnar þannig höfum við hækkað lægstu bætur lífeyrisþega um sextíu til sjötíu prósent frá hruni og framlög til almannatrygginga hafa aukist um fimmtíu prósent á síðustu fimm árum þá höfum við breytt tekjuskatti einstaklinga með þeim hætti að frá hruni hefur tekjuskattur lækkað hjá um sextíu prósent launamanna þannig er stór hluti almennings að greiða lægra hlutfall af tekjum sínum skatta í dag en hann gerði árið tvö þúsund og átta með þessu reyndum við að verja þá tekjulægri við afleiðingum hrunsins en það eru ekki bara efnahagsmálin sem hafa haldið okkur uppteknum lýðræðisumbætur eru ekki síður mikilvægt verkefni þar höfum við til dæmis unnið að ritun nýrrar stjórnarskrár frá lýðveldisstofnun hefur margoft verið reynt að breyta stjórnarskrá íslands en allar verulegar breytingar hafa mætt mikilli andstöðu á alþingi alþingi sérhagsmuna eins og einhver mundi kallað það þess vegna þurfti að taka verkefnið út fyrir sali alþingis og til þjóðarinnar næsta haust verður stigið stórt skref á þeirri leið þegar þjóðin fær að segja hug sinn til stórra álitamála í nýrri stjórnarskrá í þjóðaratkvæðagreiðslu ef alþingi mun svo ekki leggja steina í götu okkar næsta vetur munum við á leyfa þjóðinni að kjósa um nýja stjórnarskrá samhliða næstu alþingiskosningum virðulegi forseti í vinsælu dægurlagi frá árinu nítján hundruð sjötíu og sjö söng diddú með spilverki þjóðanna á þessa leið líf mitt er greiða í malbik og steypt í bensín á bílinn eytt hann vill vinnur öll kvöld fyrir hádegi ég of þreytt til að sofa hjá en húsið mjakast upp gleypir mig og gleypir hann svona birtist veruleikinn spilverkinu kynslóðinni sem fæddist um síðustu öld endalaust streð og basl við að ná endum saman og allur peningurinn og allur frítíminn fór í að byggja hús ég er viss um að unga fólkið sem hefur komið inn á húsnæðismarkaðinn á undanförnum árum getur tekið undri hvert orð í þessu dægurlagi allt sparifé horfið og skuldafangelsi verðtryggingar verðbólgu og íslenskrar krónu staðreyndin ein svona birtist veruleikinn ungu fólki nítján hundruð sjötíu og sjö og hefur í raun birst ungu fólki á íslandi með svipuðum hætti allt síðan basl og meira basl nú eða óbreytt ef stjórnmálamenn bregðast ekki við basl um alla framtíð fyrir þá sem hyggja á kaup á húsnæði það sjáum við best ef við skoðum stöðu ungs fólks sem keypti íbúð fyrir tíu árum og tók til þess tíu milljónir króna lán það hefur í dag greitt rúmar átta milljónir in á láni en enn standa eftir sextán milljónir ógreiddar það er tvöfalt meira en ef unga fólkið ætti heima í landi sem byggir við evru ungir íslendingar þurfa nefnilega að greiða milljónir á ári aukalega fyrir að taka lán í íslenskum krónum mér var hugsað til þessarar stöðu í útskriftarveislum helgarinnar þar var ánægjulegt að sjá unga fólkið uppskera og halda á vit ævintýranna með prófskírteini upp á vasann en hvar liggja þessi ævintýr getur þetta unga fólk hugsað sér að taka þátt í samfélagi hérna heima stofna fjölskyldu henda sér út í baslið og kaupa íbúð þegar við krefjum þau um að greiða fyrir tvær íbúðir en eignast bara eina við jafnaðarmenn höfum um langa hríð talið að besta leiðin úr þessu vandræðum besta leiðin til að losa unga fólkið okkar undan þessu basli sé að sækja um aðild að evrópusambandinu með þeim hætti teljum við að hægt sé að tryggja íslendingum sambærileg lífskjör og öðrum evrópubúum

líta út hvernig hugað verði að sjávarútvegi landbúnaði og byggðamálum í samningi mikli sambandsins og íslands því væri fásinna að hætta viðræðum heldur eigum við að leyfa þjóðinni að taka afstöðu til aðildar á grundvelli upplýsinga ekki hræðsluáróðurs við jafnaðarmenn viljum sækja um aðild því við teljum að með þeim hætti verði hægt að lækka verð á mat lækka vexti losna undan verðtryggingu og okurverðbólgu þá verður hægt að veita fyrirtækjum okkar sömu möguleika til verðmætasköpunar og fyrirtækjum annars staðar í evrópu þá verður hægt að ferðast án þess að það kosti hönd og fót jafnvel hægt að splæsa í kaffibolla á strikinu ef þannig ber undir það ber er þó kannski mikilvægast er það þarf ekki að greiða tuttugu og fjórar milljónir fyrir tíu milljónir króna lán flestir stjórnmálaflokkar virðast vera að gefast upp á íslenskri krónu en skortir samt framtíðarsýn um hvaða valkostir eigi að bjóðast í staðinn þess vegna er það eitt brýnasta verkefni okkar a leiða til lykta viðræður við evrópusambandið og sjá hvaða leiðir eru færar til upptöku nýrrar myntar frú forseti nú höfum við lokið rústabjörgun hrunsins og tímabært að ræða langtímastefnumótun fyrir þessa þjóð þar er lykilspurningin hvernig ætlum við að bjóða unga fólkinu okkar upp á eitthvað annað en endalaust basl við jafnaðarmenn viljum móta samfélag sem tekur vel á móti ungu fólki á sem við losnum undan vítahring verðbólgu vaxta og gengisóvissu við viljum móta samfélag þar sem hugað er að atvinnulífinu svo það geti skapað áhugaverð og vel launuð störf inn í framtíðarsýn jafnaðarmanna tvinnast aðild að evrópusambandinu því við teljum að með þeim hætti verði jöfnuður velferð og kraftmikil verðmætasköpun best tryggð á íslandi með þeim hætti viljum við berjast fyrir almannahagsmunum og hafna sérhagsmunum með þeim hætti viljum við tryggja velferð skuldara neytenda launþega atvinnurekenda bænda og allra þeirra sem vilja eyða minni tíma í basl og meiri tíma í að gera eitthvað skemmtilegt með aðild getum við tryggt og byggt upp samkeppnishæft samfélag sem laðar til sín fólk og fyrirtæki með væntingar um öruggt rekstrarumhverfi góð lífskjör og spennandi störf en til þess þarf samfélagið öflugt nútímalegt atvinnulíf þar sem fyrirtæki í sterkum alþjóðlegum tengslum geta þrifist en eru ekki hrakin á brott vegna óstöðugleika myntar eða vegna vaxtakostnaðar framtíðarsýn okkar lýtur að því að við sjáum tækifæri í samræmingu laga og reglna um viðskipti milli landa í fríverslun og í nánu samstarfi við önnur ríki alþjóðaviðskipti eru tækifæri að okkar mati ekki ógnun við jafnaðarmenn viljum móta umhverfi þar sem fyrirtæki búa við aðgengi að mörkuðum og geta leitað eftir hagstæðu fjármagni til vaxtar umhverfi þar sem stutt er við sprota verðmætasköpunar rannsókna og þróunar við jafnaðarmenn viljum nefnilega breytingar á núverandi kerfi því við teljum að þetta kerfi sem við búum við í dag sé gjaldþrota núverandi kerfi læsir fólk í viðjum hafta krónu og gengishruns við íslendingar erum ekki búin að leysa eitt stærsta vandamál hrunsins hrun krónunnar og gjaldeyrishöftin

þannig erum við jafnaðarmenn eini valkostur þeirra sem vilja losa heimili og fyrirtæki undan oki verðtryggingar og vaxta þessi tvíþætta áhersla jafnaðarmanna á jöfnuð velferð og lífsgæði annars vegar og hins vegar verðmætasköpun byggða á öflugu atvinnulífi athafnafrelsi og alþjóðaviðskiptum hins vegar efla sjaldan átt jafn brýnt erindi og einmitt nú nú sér fyrir endann á kreppunni og tími uppbyggingar er hafinn leiðina til endurreisnar lífskjara og velferðarkerfis þarf að varða með atvinnustefnu fjölbreyttri atvinnustefnu þar sem áherslan er lögð á að efla verðmætasköpun nýsköpun og fjárfestingar með hvetjandi rekstrarumhverfi skýrum lagaramma öflugu menntakerfi og fríverslun með því að móta samfélag sem hvílir á stöðugleika í peningamálum nýrri mynt öryggi í rekstrarumhverfi fyrirtækja og heimila mun okkur takast að hlúa að velferð borgaranna og stuðla að verðmætasköpun í atvinnulífinu það er markmið okkar jafnaðarmanna takist okkur að móta slíkt samfélag munum við standast samkeppni um unga fólkið með prófskírteinin þá munum við ekki krefja unga fólkið um að eyða tíma sínum í að vinna fyrir vöxtum og verðbólgu